frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali fjórtán hundruð sjötíu og fimm sem er mál númer átta hundruð tuttugu og sjö þessa þings um er að ræða frumvarp til nýrra laga um stjórn fiskveiða frumvarp þetta á sér aðdraganda í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna frá því í maí tvö þúsund og níu og starfi starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða en að því starfi komu fulltrúar alla stjórnmálaflokka á alþingi aðilar í atvinnugreininni og fleiri sem tengdust sjávarútvegi en sá hópur starfaði undir forustu guðbjarts hannessonar sá hópur skilaði af sér skýrslu í september tvö þúsund og níu og síðan þá hafa þingmenn og ráðherrar ríkisstjórnarinnar komið að málinu

samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu frumvarpið hefur í för með sér grundvallarbreytingar í stjórn fiskveiða en gætt er meðalhófs í allri tillögugerð og tekið tillit til mismunandi

frumvarpi byggir einnig

er jafnvel til umfjöllunar í hópi andstæðinga sem hafa það hlutverk að meta almenn og sértæk áhrif þess á greinina sem slíka og einstakar byggðir og þjóðarhag gert er ráð fyrir að hópurinn skili athugunum sínum í fyrri hluta júnímánaðar lögð er þung áhersla á að með svo víðtækri kerfisbreytingu sem hér er lögð til fylgi jafnframt ítarleg athugun líkt og þar er verið að vinna frumvarpið tekur einnig við af skýrslu starfshóps um endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða frá tvö þúsund og tíu eins áður er getið sér í lagi þeim hluta skýrslunnar sem fjallar um svokallaða samningaleið eftirfarandi er stuttlega hluti af meginniðurstöðum starfshópsins með beinni tilvitnun frú forseti meiri hluti starfshópsins telur að með tilliti til þessara markmiða og kröfu um jafnræði og meðalhóf sé rétt að endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið með sjálfstæðri löggjöf sem taki hliðsjón af auðlindastefnu almenn en byggist á hugmyndum um samningaleið meiri hluti starfshópsins telur rétt að gerðir verði samningar um nýtingu aflaheimilda og þannig gengið formlega frá því að auðlindinni sé ráðstafað af ríkinu gegn gjaldi og að eignarréttur ríkisins sé skýr samningarnir skulu meðal annars fela í sér ákvæði um réttindi og skyldur samningsaðila kröfu til þeirra sem fá slíka samninga

mismunandi skoðanir voru innan hópsins um útfærslu á einstökum atriðum slíkra samninga meiri hluti starfshópsins er sammála um að mæla með að aflaheimildum verði skipt í potta svokallaða þar sem annars vegar eru aflahlutdeildir og hins vegar bætur og ívilnanir svo sem byggðakvóti strandveiðar og aðrar sérstakar ráðstafanir gæta skal jafnræðis við úthlutun nýrra aflaheimilda eða heimilda sem komi til endurúthlutunar með opinberum markaði þetta var frú forseti tilvitnun í þessa meginniðurstöðu þess starfshóps sem ég gat um áðan í september tvö þúsund og tíu og í framhaldi af umræðu af starfi starfshópsins tók

að frumvarpi þar sem farið var yfir þessar tillögur endurskoðunarhópsins í þeim hópi voru þeir háttvirtir alþingismenn alfreð gíslason björn valur gíslason lilja rafney magnúsdóttir af hálfu þingflokks vinstri grænna en úr samfylkingu þau ólína þorvarðardóttir róbert marshall og helgi hjörvar en tuttugasta og fyrsta mars hætti alfreð gíslason í þingflokki vinstri grænna og þar með í þessum samráðshópi þingmannanna þingmennirnir sem þá voru í hópnum skiluðu ýmsum minnisblöðum um málið og eftir það var endanleg frumvarpsgerð í hendi þess sem hér stendur en að þeirri vinnu komu einnig hæstvirtir ráðherrar ríkisstjórnarinnar þau jóhanna sigurðardóttir steingrímur j sigfússon og síðast guðbjartur hannesson frumvarp þetta er síðan lagt fram sem frumvarp ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og var samþykkt í ríkisstjórn og fór svo þaðan til þingflokka stjórnarflokkanna og var afgreitt af þeim til framlagningar á hinu háttvirta

áfram verði lögfest að nytjastofnar á íslandsmiðum verði þjóðareign eftir því sem nánar er ákveðið í lögum og óheimilt verði að selja auðlindina eða láta varanlega af hendi með sérstökum samningi megi veita einstaklingum tímabundinn rétt til afnota eða hagnýtingar á auðlindinni gegn gjaldi hér er áréttað að gerð tímabundinna nýtingarsamninga og það að rjúfa hið meinta eignarréttarlega samband fiskveiðiheimilda er í reynd mikilvægasta atriðið sem frumvarp þetta felur í sér úthlutun veiðiheimilda og gerð samninga um nýtingarleyfi á aflaheimildum mun

samningar um nýtingarleyfi á aflaheimildum verði í upphafi að jafnaði til fimmtán ára og réttur til viðræðna er um framlengingu sem getur orðið átta ár árétta skal að ekki erum skýlausan rétt til framlengingar samnings að ræða rétturinn einskorðast við að aðilar sem staðið hafa við allar samningsskuldbindingar á samningstímanum geti óskað eftir viðræðum um framlengingu tvenns konar skilyrði eru gerð fyrir framlengingu í fyrsta lagi er gerður fyrirvari um heimild alþingis til frekari breytinga á fiskveiðistjórnarkerfinu og í annan stað að aðrar forsendur hafi ekki breyst frá upphaflegri samningsgerð ógerningur er að tilgreina fyrir fram í löggjöf eða hvaða breyttu forsendur geti valdið því að samningar verði ekki framlengdir en litið verður til meginreglna samningalaga um brostnar forsendur í þessu sambandi hér er jafnframt vakið sérstök athygli á að í bráðabirgðaákvæði í frumvarpi þessu er tiltekið afar skýrt að lögin skuli endurskoðast á sjöunda ári gildistími frumvarpsins er því settur tuttugu og þrjú ár það er upphafssamningur auk einnar átta ára framlengingar lagt er til að útgerðir sem úthlutað hefur verið aflahlutdeild á árinu tvö þúsund og tíu tvö þúsund og ellefu og uppfylla tiltekin skilyrði eiga rétt á samningum eins og hér eru lagðir til ekki þykir rétt að gera kröfu um ákveðið félagaform en heimilt verði að taka tillit til fjárhagsstöðu útgerðar við samningsgerð að hlutaðeigandi sé í skilum með greiðslu skatta og opinberra gjalda og hafi gilda kjarasamninga við áhafnir hafi samningsaðili staðið við allar samningsskuldbindingar sínar skal hann eiga rétt á viðræðum um endurskoðun á framlengingu samnings sem hefjast skal sex árum fyrir lok gildistíma samnings og ljúka eigi síðar en um fimm árum fyrir lok gildistíma samnings í frumvarpinu er lagt til eins og áður segir í bráðabirgðaákvæði að lög um stjórn fiskveiða verði endurskoðuð á sjöunda ári frá gildistöku nýrra laga þá hafa þær kerfisbreytingar sem hér eru lagðar til verið fest sig í sessi og hægt að taka mið af reynslunni við endurskoðunina tímabundinn nýtingarréttur eins og hér er lagt til er grundvöllur þeirrar umgjörðar sem þá er nauðsynleg varanlegt framsal veiðiheimilda er óheimilt sé útgerð hætt falla heimildir til ríkisins þó er lagt til í bráðabirgðaákvæði að varanlegt framsal sé heimilt fyrstu fimmtán árin eftir gildistöku laganna með þeim takmörkun að ráðherra eigi fyrir hönd ríkissjóðs sem og sveitarfélög skýran forleigurétt framsal innan sömu útgerðar verður þó heimilt án þess að forleiguréttur ríkisins eða sveitarfélaga eigi við við ákvörðun um vort forleiguréttur sé nýttur skal gæta að jafnræði byggðasjónarmiðum og hagkvæmri nýtingu auðlindarinnar árétta skal að þrátt fyrir bráðabirgðaákvæði í þessu frumvarpi um flutning aflaheimilda er það handhafa aflaheimilda á grundvelli nýtingarsamninga að gengið sé út frá því að aflaheimildir hafi verðmæti eftir að fiskinýtingarsamningur rennur út með lagasetningu þessari verður ekki heft framtíðarsvigrúm löggjafans til breytinga eða almennra ráðstafana sem geta leitt til þess að heimild til varanlegs framsals aflaheimilda verði afnumin lagt er til bann við veðsetningu á aflahlutdeild og réttindum á grundvelli nýtingarsamninga um aflahlutdeild slík réttindi verða ekki aðfararhæf og falla því niður við gjaldþrotið gera þarf breytingar á ýmsum lögum til að tryggja þetta en að gerð slíks frumvarps er unnið í ráðuneytinu og er þeirri vinnu að mestu lokið miðað við það eins og þetta er lagt til í frumvarpinu er gert ráð fyrir að hluti aflaheimilda færist í svokallað hlutfall sem er strandveiðihluti byggðahluti leiguhluti ívilnunarhluti og kvótahluti um langt skeið hefur það verið tíðkað að nýta hluta aflaheimilda til ýmissa jöfnunaraðgerða ívilnana og uppbóta þetta á rætur sínar að rekja til lagasetningar sem allir þeir þingflokkar sem

fram til þessa hefur sá háttur verið hafður á að til þessa hefur aðeins verið tekið af aflamarki fjögurra tegunda það er þorsks ufsa ýsu ufsa og steinbíts hér er lagt til að við þessa tilfærslu byggir allir aflamarkshafar jafnan hlut til og sé þá miðað við heildarútreikning þorskígildistonna í magni munar um að aflamarkshafar í uppsjávartegundum leggja til þessara tilfærslna eins og aðrir frá því að hinir mismunandi boðnar hafa verið innleiddir hafa þessir aðilar að vísu þurft að leggja til hina samfélagslegu aðgerða sem ég rakti á undan hér er því um augljóst jafnræðismál að ræða og er rétt að geta þess að fyrr á þessu þingi hafa þrír þingmenn frá sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki flutt tillögu um sambærilega breytingu á þessum jöfnunaraðgerðum í frumvarpinu er ákveðið á um að á fimmtán árum flytjist allt að fimmtán prósent allra aflaheimilda í öðrum tegundum en þorski ýsu ufsa og steinbít í leiguhluta á fyrsta verður flutt fjögur prósent en síðan jafnt á ári þar til fimmtán prósent markinu verður náð á fimmtánda ári í frumvarpinu er gert ráð fyrir að aflaheimildir þessar verði boðnar upp þannig að heimild verði í reglugerð til að ákveða hámarksmagn sem hver og einn getur boðið í ásamt fleiri þáttum samanber þriðju grein þessa frumvarps þessar heimildir verði leigðar út á kvótaþingi en gert er ráð fyrir að sett verði fram sérstakt lagafrumvarp um einmitt kvótaþing og er slíkt frumvarp í smíðum í ráðuneytinu varðandi þorsk ufsa ýsu og steinbít er miðað við að aflamark núverandi hlutdeildarhafa verði ekki skert frá úthlutuðu aflamarki fiskveiðiársins tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu nema úthlutað heildarmagn verði lægra en sem því nemur á grundvelli ráðgjafar hafrannsóknastofnunar komi hins vegar til aukningar

verði fimmtíu og fimm prósent aukningarinnar úthlutað til hlutdeildarhafa en fjörutíu og fimm prósent renni til þeirra hluta sem að ofan greinir fyrst til byggða og strandveiðihluta og síðan til leiguhluta þegar heildarafli þessara tegunda fer yfir meðalafla fiskveiðiáranna nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu skal fimmtíu prósent aukningarinnar umfram það magn renna til flokks eins og fimmtíu prósent til flokks tvö eins og ég greindi frá á undan gert er ráð fyrir því að strandveiðihluti aukist um fjögur hundruð tonn af þorski og sex hundruð tonn af ufsa á fyrsta fiskveiðiári eftir gildistöku þessara laga verði nægar heimildir fyrir hendi gert er ráð fyrir að byggðahluti aukist um átta þúsund lestir af að sex þúsund lestir af þorski tólf hundruð lestir af ýsu og átta hundruð lestir af ufsa strax á fyrsta fiskveiðiári eftir gildistöku þessara laga verði nægar heimildir fyrir hendi eftir að framangreindu aflamarki er náð til þýðingarmikilla verkefna strandveiðihluta og byggðahluta fer allur hluti aukningar ríkisins í leiguhluta heimilt verður að færa aflamark úr leiguhluta í nýja nýtingarsamninga línuívilnunarhluti og kvótahluti verður að óbreyttu með þeirri undantekningu að gert er ráð fyrir að skel og rækjuuppbætur flytjist í byggðahluta alfarið á ári fimm eða eftir gildistöku laganna til þess að skýra með dæmi hvað þessar breytingar hefðu í för með sér má bregða upp eftirfarandi myndum ef við gefum okkur að tíu árum eftir gildistöku laganna hafi orðið á grundvelli ráðgjafar hafrannsóknastofnunar sextíu þúsund tonna aukning heildaraflamarks í þorski en staðan sé óbreytt í öðrum tegundum þá fara tæplega fimmtán prósent af heildaraflamarki til hlutakerfisins en um áttatíu og fimm prósent í hið samningsbundna krókaflamarks og aflahlutdeildarkerfi í dag fara tæplega fimm prósent til þessa hluta og kvótakerfis við þessa breytingu verður skerðing samningshafa í heildargerðinni þrjú þúsund þorskígildi úr fjögur hundruð tuttugu og þrjú þúsund tonnum í fjögur hundruð tuttugu þúsund tonn fari svo að engin aukning verði á þessu tíu ára tímabili minnkar hlutur samningsaðila um tuttugu þúsund þorskígildistonn en í hlutakerfi hefur lækkað sem því nemur á grundvelli fimmtán prósent reglu sem nær eins og fyrr segir til annarra tegunda en þorsks steinbít ufsa og

og báðir stjórnarflokkarnir hafa einmitt lagt áherslu á að verðar verði breytingar á fiskveiðistjórninni það fer ekki hjá því að minnstu breytingar í stjórn fiskveiða hafa víðtæk áhrif og því er mikilvægt að gætt sé meðalhófs en það er eðlilegt að um einstök hlutföll sem hér eru lögð til eru skiptar skoðanir og því mikilvægt að við þróum þá umræðu með þeim hætti að hún skili okkur fram á við gagnvart þeim markmiðum sem við ætlum að ná virðulegi forseti mikil umræða hefur verið um gjald af sjávarauðlindinni og í þessu frumvarp eru stigin skref í þá veru að skapa sátt og sanngirni um þau mál veðigjald er lagt til að verði tvöfaldað frá því sem nú er gert verður jafnframt ráð fyrir að heimilt verði að taka tillit til mismunandi framlegðar útgerðarflokka en eins og þekkt er getur framlegð meira verið afar mismunandi framlegð í uppsjávarveiðum og þorskveiðum hefur undanfarið verið ágæt en ekki verður annað sagt en framlag til til dæmis í rækjuveiðum sé afleitt eða hafi verið afleitt um tíma þetta er þó síbreytilegt eftir aðstæðum hverju sinni hér er gert ráð fyrir að heimilt verði að taka tillit til þess varðandi ráðgjöf tekna af veiðigjaldi sem hafi gert ráð fyrir að fimmtíu prósent þeirra ekki í ríkissjóð þrjátíu prósent renna til sjávarbyggða samkvæmt sérstakri reiknireglu sem þarf að koma sér saman um og tuttugu prósent að efla nýsköpun rannsóknir og þróun ásamt sameiginlegum markaðsmálum íslensks sjávarútvegs meðal þeirra þjóða sem við helst berum okkur saman við er það talið eðlilegt hlutfall ríkisvaldsins að sporna gegn fólksflutningum frá stöðum sem standa höllum fæti það er mikið vafamál að það hafi verið gert hér á landi en með því að beina veiðigjaldi að hluta til og beint til sjávarbyggða á landsbyggðinni þá er stigið mjög mikilvægt skref í þeirri stefnumörkun sem ég nefndi við skulum til dæmis hafa það hugfast að við síðustu fjárlagagerð fannst mörgum freklega gengið að landsbyggðinni talnalegar úttektir um þessi mál benda til þess að íbúar landsbyggðarinnar fái aðeins um fimmtíu prósent af þeim svörtu sem þeir greiða til samfélagsins aftur til sinna byggða samkvæmt þeim skýrslum sem okkur hefur verið kynntar á meðan fá íbúðir af helstu vaxtarsvæðum landsins mun meira til síns byggðarlags þetta er umræða sem við höfum ekki hvað síst einmitt staðið frammi fyrir núna á þessu ári ríkisstjórnin hefur átt fundi meðal annars á ísafirði og á suðurnesjum þar sem þessi mál hafa verið mjög rædd hér helst munurinn í hundruðum þúsunda áfram má því reikna með að fyrir hvern íbúa á landsbyggðinni skipti þetta gríðarlega miklu máli mér finnst mjög mikilvægt að þetta komi líka og við ræðum þessa stöðu þegar verið er að horfa til hinnar stærstu auðlindar og atvinnulífs sem sjávarbyggðirnar vítt og breitt um landið styrkja stöðu sína og afkomu á sú velmegun sem við sem þjóð höfum búið við undanfarna mannsaldra á sér því fjölmargar og margsnúnar rætur í útlendu athafnalífi atorku og sögu tuttugustu aldarinnar en að öllu ólöstuðu er hlutur hinna íslensku sjávarbyggða stærri en nokkurra annarra í þessum efnum eljan framþróunin og samtakamátturinn en ekki síður fórnirnar sem þessir staðir færðu íslenskri þjóð og skiluðu sér smám saman í þeirri velmegun og velferðarríki sem við þekkjum í dag og ekki síst í gegnum nýtingu sjávarauðlindanna ég ætla ekki að öðru leyti að fara inn í þetta mál sérstaklega en þó af því að hér hefur verið vafalaust minnst á kostnaðarmat fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins þá vil ég einmitt benda á að fjárlaganefnd samþykkti á síðastliðnu hausti að láta byggðastofnun gera einmitt sérstaka athugun og úttekt á byggðaáhrifum fjárlagafrumvarpsins og fjárlaganna ég held að þetta hafi verið ein meginskylda okkar í þessum efnum þegar við erum að afgreiða lög eða fjárhagslegar skuldbindingar af hálfu alþingis þá eigum við að gera mjög nákvæma úttekt á því jafnframt hvaða áhrif það hefur ekki síst í þessum efnum þá er einnig líka sú nýlunda lögð til í þessu frumvarpi að lagt er til að sveitarfélögunum verði gefinn sá kostur ef þau velji svo að úthluta sjálf veiðiheimildum sem þeim falla í hlut annars vegar í gegnum byggðaúthlutanir og eins það ef sveitarfélögin nýta sér þann forleigurétt sem ég nefndi á aflahlutdeildina þetta fyrirkomulag felur það í sér til dæmis að hægt er að hugsa sér þá útfærslu að byggðarlaginu yrði gefið sérstakt númer í gervi fiskistofu sem aflaheimildum byggðarlags væri úthlutað til og síðan gæti þá sveitarstjórn úthlutað aflaheimildum til fiskiskipa en þau skilyrði eru einmitt sett að þau eigi heima þar á viðkomandi stað útgerðin eigi það heimilisfesti og aflarnir hafi farið til vinnslu þetta fyrirkomulag gefur sveitarstjórnum ákveðið svigrúm til að stuðla að framkvæmd ýmissa atriða eins og nýliðunar í greininni stuðnings við kvótalausar útgerðir eða ákveðna veiðiaðferða og útgerðarflokka menn hafa nefnt þar til dæmis línu og handfæraveiðar út frá ákveðnum byggðarlögum þar gæfist einnig sá möguleiki að sveitarstjórnir veiti aflaheimildum til úrlausna ákveðinna verkefna sem kunna að felast til dæmis í meðafla eða við ákveðnar veiðar eins og kom fram á einstaka stöðum á síðastliðnu vori með grásleppuveiðum þar sem skyndilega komu aðrar tegundir inn eins og þorskur sem viðkomandi átti þá ekki heimildir til framsal á aflamarki verði takmarkað innan fiskveiðiársins við tuttugu og fimm prósent og réttindi til framsals verði áunnin með veiðum þessi þrenging framsalsréttar frá núgildandi lögum er ætlað að stuðla að því að skip veiði sínar úthlutuðu aflaheimildir á hinn bóginn er mikilvægt að viðhaldið sé svigrúmi til hagræðingar og að útgerðir geti brugðist við breyttum aðstæðum og því er takmarkað framsal innan ársins heimilt einnig þarf að hafa í huga að nokkuð er um að minni útgerðir án aflaheimildar treysti á það að leigja til sín heimildir og með þessu ákvæði má ætla að nokkuð sé komið til móts við það lögð er til sú breyting að óheimilt verði að flytja aflamark á milli krókaaflamarkskerfis og aflamarkskerfis jafnframt er lagt til að hlutdeild yrði ekki færð á milli krókaaflamarks og aflamarkskerfis í frumvarpinu eru lagðar frekari skorður við skiptum útgerða á aflaheimildum milli fisktegunda svo sem tegundatilfærslna en þar er kveðið á um að tegundatilfærslan megi ekki vera meiri en sem nemur þrjátíu prósent af aflamarki viðkomandi skips í frumvarpinu er einnig sú nýlunda að heimildir með reglugerðir taka mið af stærð eða gerð skips veiðiaðferð búnaði veiðisvæðum heimahöfn og útbreiðslu stofna þegar aflahlutdeild vegna nýrra stofna er úthlutað þetta gefur möguleika á að taka sérstaklega tillit til aukinna krafna í umhverfismálum og siðrænnar umgengni við auðlindina áður var eingöngu unnt að horfa til veiðireynslu við

að beita tímabundið öðrum aðferðum fiskveiðistjórnar á tegundum sem greinin fjallar um svo sem til dæmis með úthlutun á veiðidögum mikilvægt er að stuðla að sem mestri fullvinnslu sjávarafla hér á landi og í því skyni er með bráðabirgðaákvæði lagt til að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skipi nefnd er hafi það verkefni að leggja til aðgerðir sem geti stuðlað að auknum og hraðari árangri á þessu sviði í frumvarpinu er einnig að finna bráðabirgðaákvæði sem tiltekur að stofna skuli nefnd þriggja ráðuneyta til að fara yfir skattlagningu sjávarútvegsins frá ýmsum hliðum nefnd þessi skal hafa lokið störfum fyrir næsta haust þá er einnig að nefna að í frumvarpi þessu er ákvæði um að framlengja bráðabirgðaákvæði númer níu í núgildandi lögum um stjórn fiskveiða það ákvæði segir að á tveimur fiskveiðiárum skuli leyfa veiðar til frístundaveiða eins og lögin kveða á um frú forseti ég sé að tími minn er búinn að kveða á í lögum að meint eignarhald á fiskveiðiauðlindinni verði með afdráttarlausum hætti flutt í hendur þjóðarinnar og ráðstöfun af hálfu ríkisins önnur framkvæmdaratriði sem frumvarpið kveður á um er þá til að sýna hvernig þetta kerfi getur